Hiszen európai cégek, európai emberek veszik meg a lopott olajat, a lopott műkincseket, és az európaiak fizetnek így gyakorta vaskos váltságdíjakat.